fjárhæð úrvinnslugjalds á olíumálningu blýsýrurafgeymum pappa og pappírsumbúðum plastumbúðum og heyrúlluplasti ísócyanötum leysiefnum halógeneruðum efnasamböndum olíuvörum framköllunarefnum og hjólbörðum hækkun þessara gjalda er lögð til að minnka sjóðshalla sem átt hefur sér stað í framangreindum flokkum frumvarpið byggist á tillögum stjórnar úrvinnslusjóðs í samræmi við lög tekjur sjóðsins af úrvinnslugjaldi ráðast af innflutningi og innlendri framleiðslu af vörum sem falla undir lögin og upphæð gjaldsins í hverjum vöruflokki vegna mikils samdráttar í verslun og viðskiptum er erfitt að áætla tekjur sjóðsins til langs tíma

hins vegar greitt er fyrir flutning og ráðstöfun í áætlun úrvinnslusjóðs er safnað magn áætlað út frá þróun í söfnuðu magni undanfarinna ára við mat á ráðstöfuðu magni er auk þess stuðst við þróun skilahlutfalls síðustu ára meiri óvissa er í þessari spá en áður vegna mikilla sveiflna í innflutningi og framleiðslu vegna hinna sérstöku aðstæðna sem ríkja nú í íslensku þjóðfélagi

óvissa í mati á úrgangi af þessum völdum er meiri þegar hagsveiflur eru miklar stærsti kostnaðarliður úrvinnslusjóðs er greiðsla til þjónustuaðila og greiðsla skilagjalds í tilfelli ökutækja fyrir ráðstöfun það er endurnýtingu og förgun

samningur er við olíufélögin um söfnun smurolíuúrgangs og eru greiðslur þar vísitölubundnar upphæð skilagjalds á ökutæki er bundin í lögunum tillögur um breytingar á úrvinnslugjaldi miða við langtímamarkmið um að eigið fé í hverjum vöruflokki taki mið af ársveltu í viðkomandi flokki eigið fé er ætlað á móti framtíðarskuldbindingum sem koma til vegna þess að kostnaður við endurvinnslu fellur oft ekki á sjóðinn fyrr en nokkrum árum eftir álagningu úrvinnslugjalds miðað er við að ná viðeigandi sjóðsstöðu vöruflokka á næstu þrjú til fimm árum og að sjóðir verði að jafnaði ekki lægri en þrjátíu prósent af árskostnaði við vöruflokkinn í fyrsta og aðra grein eru lagðar til breytingar á úrvinnslugjaldi á pappa og pappírsumbúðir og plastumbúðir sem og heyrúlluplast innflutningur og innlend framleiðsla hefur dregist saman síðustu tvo ár á með söfnun pappaumbúða til endurvinnslu virðist hlutfallslega vera að aukast ákvæði í löggjöf um meðhöndlun úrgangs mæla fyrir um endurvinnsluhlutfall sem ná á fyrir árslok tvö þúsund og ellefu áætlun sjóðsins gerir ráð fyrir að þau markmið náist í lok árs tvö þúsund og átta féll verð á endurvinnslumörkuðum verulega til að halda söfnun gangandi hækkaði sjóðurinn greiðslur til þjónustuaðila tímabundið fylgst er náið með þróun á verði fyrir úrgangspappa og pappír á endurvinnslumarkaði erlendis sem hefur verið að braggast auk þess sem íslenska krónan hefur verið tiltölulega stöðug gagnvart evru á árinu tvö þúsund og tíu þetta hefur gefið svigrúm til að lækka greiðslu til þjónustuaðila þó að ekki hefði komið til þessarar tímabundnu hækkunar á greiðslum til þjónustuaðila hefði þurft að hækka úrvinnslugjald meðal annars vegna hækkandi skilahlutfalls gerð er tillaga um hækkun úrvinnslugjalds á pappa og pappírsumbúðum úr tólf krónu kílógrömmum á plastumbúðir úr fimm krónur kílógrömm hér inni er úrvinnslugjald á heyrúlluplasti en í ársbyrjun tvö þúsund og átta var heyrúlluplast og plastumbúðir sameinaðar í einn vöruflokk við þetta lækkaði gjald á heyrúlluplast úr tuttugu og fimm komma núll núll krónur kílógrömm tilkostnaður við innsöfnun á plastumbúðaúrgangi er tiltölulega meiri en vegna pappaumbúða sérstaklega innsöfnun á heyrúlluplasti þar sem mjög góður árangur hefur náðst í þriðju grein er lögð til hækkun á úrvinnslugjaldi á olíuvörur aðrar en brennsluolíu álagt gjald á olíuvörur hefur verið óbreytt í tæp fjögur ár allur tilkostnaður við meðhöndlun úrgangsolíu hefur aukist verulega gerð er tillaga um hækkun úrvinnslugjalds úr þrettán komma núll núll krónur kílógrömm í fjórða grein er lögð er til hækkun úrvinnslugjalds á tiltekin leysiefni úr sjö komma núll núll krónur kílógrömm innflutningur á þeim efnum hefur verið sveiflukenndur á liðnum árum og heldur farið minnkandi vöruflokkurinn halógeneruð efni hefur verið rekinn með neikvæða sjóðsstöðu í nokkurn tíma og erfitt hefur reynst að rétta sjóðinn af stórir farmar af uppsöfnuðum úrgangi hafa borist meðal annars vegna fyrirtækja sem hafa hætt starfsemi reksturinn stefnir í að verða neikvæður á þessu ári og því er í fimmtu grein lögð til hækkun úrvinnslugjalds úr hundrað sextíu komma núll núll krónur kílógrömm í sjöttu grein er lögð til hækkun á ísócyanöt úr tveimur og fimmtíu krónum á kílógramm um er að ræða lítinn vöruflokkur þar sem lítið þarf út af að bregða til að reksturinn verði neikvæður í sjöundu grein er gerð tillaga um úrvinnslugjald á olíumálningu úr þrjátíu komma núll núll krónur kílógrömm en rekstur vöruflokksins hefur verið erfiður undanfarin ár úrvinnslusjóður hefur átt í samstarfi við framleiðendur innflytjendur og þjónustuaðila um leiðir til að ná niður kostnaði við meðhöndlun og förgun á þessum efnum meðalkostnaður hefur lækkað nánast stöðugt frá árinu tvö þúsund og þrjú þegar hann var um hundrað fjörutíu og fjórar krónur kílógrömm nú álagt magn blýsýrurafgeyma hefur minnkað verulega síðustu tvö ár en ekki hefur dregið úr söfnun rafgeymaúrgangs að sama skapi og hefur því skilahlutfallið hækkað á milli ára

því er í áttundu greinar lögð er til fjörutíu prósent hækkun á úrvinnslugjaldi til að mæta auknum mismun á milli útgjalda sjóðsins og minnkandi tekna undanfarin ár hefur taprekstur verið nokkur á rekstri sjóðs framköllunarefna og erfitt hefur reynst að fá úrvinnslugjald til að standa undir rekstri þess vöruflokks skýringin er sú að notkun á þessum efnum fer stöðugt minnkandi vegna stafrænnar tækni við ljósmyndun til að bæta upp sjóðstap er í níundu grein frumvarpsins lögð til var gjaldið ákveðið þrjátíu og sex krónu kílógrömm í ársbyrjun tvö þúsund og fimm og aftur í tuttugu